Hvala lepa. Spoštovani predstavniki, poslanskih skupin, ki ste imeli stališče, vaše sporočilo je bilo jasno - da enostavno, ne želite, da bi se zadeve, spremenile oziroma uredile na področju, teh, bom rekla, prejemkov za družine. Še celo več, razbrala sem, da nekateri celo ne želite, da bi se vendarle v državi ločila družinska in socialna politika. Pa ... Lahko rečem, da je pogled Nove Slovenije tak, da družinska politika ne sme in ne more biti socialna politika, ker se z družinskimi prihodki oziroma prihodki, namenjenim otrokom, ne morejo gasiti neke socialne stiske. Je nepošteno, nepošteno je do, do otrok in nepošteno do tistih, ki resnično potrebujejo socialno pomoč, ki jo ki ne morejo drugače preživeti kakor s socialno pomočjo. In otroški, dodatki oziroma prejemki za otroke in drugi prejemki iz tega zakona niso socialna pomoč, ampak je to vlaganje, investicija, investicija v otroke, ki se seveda čez toliko let povrne nazaj v državni proračun, ker ti otroci se bojo zaposlili, ker ti otroci, seveda je tudi potrošnja večja, in se mi zdi, da je prav, da, da to vendarle enkrat, razlikujemo. Dejstvo je, da v Sloveniji potrebujemo socialno politiko v ožjem smislu pomoči ogroženim in družinsko politiko, vlaganje v otroke in njihove življenjske danosti. In naš predlog sledi ravno temu, vlaganje v otroke in njihove in njihove življenjske danosti. Sedanjo ureditev v resnici zajema, ali zanemarja socialno področje, in se mi zdi, da ne namenja potrebnega denarja in pozornosti tem najbolj občutljivim, in se mi zdi, da je potrebno upoštevati širšo sliko, kaj želimo. In tudi pri sprejemanju samega zakona, ko smo v Novi Sloveniji opozarjali, da pri uvedbi univerzalne pomoči ob rojstvu otroka v obliki nakazila, kjer je bilo prej, je bila spremenjena, mislim, da smo to dobro leto nazaj spreminjali, so rekli, tale denarna socialna pomoč bo zdaj samo v predmetni oziroma v določenih dobaviteljev bo šel lahko uveljavljat bon, ki ga boš dobil ob rojstvu otroka, takrat smo že nasprotovali in se nam je zdelo, prvič, da se nekoga preferira, komu se bo šlo to, lahko kupiti, da je nekdo, bom rekla, mogoče bolj hišni ali manj hišni, dobavitelj ali pa ponudnik otroške opreme in po drugi strani se mi zdi, zakaj ne bi starši ob rojstvu svojega otroka svobodno izbirali, kaj želijo. Če dobijo oblike v denarnih sredstvih, potem lahko reče: "Bom kupila rabljen voziček." Zakaj ne? Zakaj ne? "Bom kupila rabljeno posteljico." Zakaj ne? Zakaj mora za vsakega otroka kupiti nov voziček? Zaradi višje potrošnje? Jaz še vedno mislim, da je prav, da država nudi staršem ob rojstvu otroka pomoč, vendar s to pomočjo morajo starši sami razpolagati, koliko in kaj bojo v določenem mesecu kupili, ne pa to, da je predpisano. Naš predlog gre tudi v povišanje zneska za dodatka za veliko družino z družino s tremi otroki, omejen nekje na štiristo petdeset, in z več otroki na šesto petdeset evrov. Tudi to smo pri pri sprejemanju zakonodaje, mislim da je kakšno leto nazaj, opozorili, da so v neenakopravnem položaju ravno otroci. Otroci v družini s tremi otroki ali otroci v družini s sedmimi otroki je ta razlika zelo bistvena, zelo velika. Za enega otroka v družini s tremi otroki pride približno sto trideset evrov na otroka, v družini s sedmimi otroki pa pride to, mislim, da okrog sedemdeset evrov na otroka. A so potem v tej državi vsi otroci enakovredni? A imajo potem v tej državi po takem načinu vsi enake možnosti? A si potem, če si v večji družini, si jim potem na neki način, kaj zaznamovan, ker mogoče imaš nekoliko manjši dodatek za družino? Se mi zdi, da če lahko, no, da izračuni, ki smo jih naredili, kažejo, da se petčlanska družina s predšolskim otrokom porabi približno imeti sto petdeset in dvesto evri več kot družina brez predšolskega otroka, kar pomeni, in gre v v korak s tem, kar v Novi Sloveniji, predlagamo. Se mi zdi, da je potreben razmislek. Tudi sami ste dejali, da se bojo sprostili nekateri oziroma še tisti zadnji, varčevalni ukrepi na področju družin. Ne nazadnje mogoče sem tudi svojo izjavo, malo izsilila, da smo, da se je vendarle stvar na ministrstvu in vladi nekoliko drugače prevesila, ker najprej je bilo rečeno, da se bojo še nadaljnje zadržali, kar ne bi bilo nič čudno, ker v zadnjih šestih letih se je to resnično dvakrat zgodilo in so se ti začasni ukrepi, ki bi lahko na področju družin prenehali že leta dva tisoč štirinajst, podaljšali vse do leta dva tisoč osemnajst oziroma do leta dva tisoč devetnajst. Pa vendar se mi zdi razmislek, da razmislite, da je potrebno razmisliti, kako in kaj bi se uvedba univerzalnega, univerzalne pomoči ob rojstvu otroka vendarle oblikovala. Mislim, da so časi prišli do te stopnje, da starši gledajo in želijo vse, kar je, najboljše za svoje otroke, mogoče včasih jih še preveč v vatko zavijamo, pa vendarle s tem dodatkom oziroma s to spremembo tega dodatka, kako bi bili upravičeni, gremo vendarle en korak naprej in oziroma rečemo, možnost dajemo, da si sami oblikujete svojo družinsko politiko, ne da vam jo mi uzakonimo in govorimo in določamo, pri kom boste lahko to vrednotnico uporabljali.